Pero lamento mucho que en este canto a los derechos humanos nos olvidemos, por ejemplo, de otra cosa, que es una paradoja. Hace una semana solo, la señora Mogherini estaba en Cuba, cuando se estaba produciendo allí, en la isla, una brutal represión, una ola represiva como muy pocas ha habido. Y la señora Mogherini estaba hablando de una Cuba estupenda, una Cuba que serviría de puente para la Unión Europea hacia Iberoamérica. Un escándalo de discurso el de Mogherini en La Habana, de complicidad con la dictadura sangrienta que, desde hace sesenta años, aplasta a los cubanos, que desde hace sesenta años entra en Iberoamérica a desestabilizar y a apoyar tiranías como la venezolana o la nicaragüense, y que actúa como desestabilizadora general. Por favor, seamos un poquito más coherentes.